Noch immer erreicht ein stetiger Strom von Migranten Europa, und die Uneinigkeit in der EU ist ohrenbetäubend. Während immer mehr Länder ihre Grenzen schließen, möchte Frau Merkel Europa für alle öffnen. Die vernünftigeren unter den EU Regierungen machen da nicht mit.

Merkels Alleingang hat hier gewaltigen Schaden angerichtet. Es ist erstaunlich, dass praktisch der gesamte Deutsche Bundestag, der sonst sehr pro europäisch argumentiert, diesen dauerhaften Schaden für die EU in Kauf nimmt. Es wäre hilfreich, wenn die Parteien in Deutschland die europäische Realität und die unterschiedlichen Meinungen unserer Nachbarn zur Kenntnis nehmen würden. Die von Frau Merkel nun eingeforderten und in Deutschland propagierten Kontingente sind doch nur ein anderes Wort dafür, Obergrenzen einzuziehen. Man pirscht sich langsam an die Realität heran in Deutschland und in Europa. Es wäre aber besser, man würde hier endlich beherzt vorangehen, anstatt immer nur hinterherzulaufen.